frú forseti frumvarp það sem ég mæli fyrir felur ekki í sér veigamiklar breytingar á lögum um úrvinnslugjald en þær eru engu að síður mikilvægar til að tryggja að rekstur úrvinnslugjaldskerfisins gangi vel og greiðlega fyrir sig úrvinnslugjaldslögin eru einnig gamall kunningi háttvirtur alþingis en gera þarf breytingar á þeim reglulega eins og ljóst var frá upphafi þrjár meginbreytingar eru lagðar til fyrstu að ráðherra verði heimilt með reglugerð að setja sérstakar reiknireglur um greiðslu úrvinnslugjald vegna pappa pappírs og plastumbúða þessar reiknireglur geta innflytjendur nýtt sér þegar þeir hafa ekki nákvæmar upplýsingar um magn umbúða utan um vöru en meginregla laga um úrvinnslugjald gerir ráð fyrir að innflytjandi vöru viti hversu mikið af umbúðum eru utan um þá vöru sem hann flytur til landsins og að hann greiði úrvinnslugjald í samræmi við þær upplýsingar framangreindar reiknireglur gefa upp prósentutölu fyrir annars vegar pappa og pappírsumbúðir og hins vegar plastumbúðir vegna ákveðinna vara og er notast við númerakerfi tollskrárinnar gert er ráð fyrir að innflytjandi geti flett upp tollskrárnúmeri fyrir þá vöru sem hann er að flytja inn og greiðir þá úrvinnslugjald í samræmi við það til nánari skýringa má taka raunhæft dæmi um innflytjanda sem ætlar að flytja inn tíu örbylgjuofna sem eru samtals hundrað kílógrömm að þyngd innflytjandi getur þá flett upp tollskrárnúmeri örbylgjuofna og samkvæmt tillögum sem verið er að vinna að hjá úrvinnslusjóði ætti hann að greiða úrvinnslugjald miðað við það að átta prósent af heildarþyngdinni séu vegna pappa og pappírsumbúða og þrjú prósent séu vegna plastumbúða samkvæmt gildandi lögum á að greiða tíu krónur af hverju kíló af innfluttum pappa pappírs og plastumbúðum af hundrað kílógramm af örbylgjuofnum þyrfti innflytjandi því að greiða áttatíu krónur vegna pappa og pappírsumbúða og þrjátíu krónur vegna plastumbúða í heild hundrað og

úrvinnslugjaldið vegna pappa pappírs og plastumbúða á hvern örbylgjuofn yrði því um ellefu króna verið er að leggja lokahönd á tillögu að slíkum prósentutölum hjá úrvinnslusjóði en sjóðurinn sérhæfir sig í að reikna út meðalþyngd umbúða utan um vöru úrvinnslusjóður sendir tillögur þessar til afgreiðslu umhverfisráðherra verði þetta frumvarp til breytinga á lögunum samþykkt ég vil hins vegar leggja áherslu á að meginreglan er og verður sú að innflytjendur eiga að fá upplýsingar um hversu þungar umbúðirnar eru og greiða í samræmi við það ætla má að með tímanum verði greitt samkvæmt þeirri reglu í flestum tilvikum hins vegar tekur nokkurn tíma fyrir fyrirtækið að afla slíkra upplýsinga og í sumum tilvikum gæti það orðið mjög erfitt og jafnvel ómögulegt að nálgast þær þess vegna tel ég nauðsynlegt að fyrirtækjum verði heimilt að greiða úrvinnslugjald með þeim hætti sem hér hefur verið lýst

jafnt samtök innflytjenda og þá sem þurfa að færa þessar tillögur inn í tollafgreiðslukerfið hvað varðar innlenda framleiðslu má gera ráð fyrir að sá sem framleiðir vöru viti ætíð hversu mikið af umbúðum eru utan um hana og greiðir hann því í samræmi við fyrrnefnda meginreglu um raunverulega þyngd umbúða í öðru lagi eru lagðar til breytingar á reglum um niðurfellingu og endurgreiðslu úrvinnslugjalds lagt er til að sett verði sérstakt ákvæði sem heimilar að fyrirtæki fái undanþágu frá því að fyrirtækið fái undanþágu afla því að greiða úrvinnslugjald af svokölluðum hreinum umbúðum þegar fyrir liggur við innflutning að þær verði notaðar utan um afurðir sem síðan verða fluttar úr landi dæmi um slíkar umbúða eru pappakassar sem ætlaðir eru utan um íslenskan fisk sem síðan er seldur úr landi í stað þess að sækja fyrir sérstaklega um endurgreiðslu í slíkum tilfellum er í b lið fyrstu grein frumvarpsins lagt til að nánar tilgreindir vöruflokkar pappa pappírs og plastumbúða verði undanþegnir úrvinnslugjaldi að því skilyrði uppfylltu a því sé lýst yfir að viðkomandi vara verði sannanlega flutt úr landi og ekki komi til úrvinnslu hennar hér á landi með þessu er komið til móts við hagsmuni útflutningsatvinnuveganna til að mynda fiskútflytjenda að mati framleiðenda og innflytjenda umbúða má gera ráð fyrir að um sjötíu og fimm áttatíu prósent pappa og pappírsumbúða sem settar eru á íslenskan markað fari til notkunar utan um framleiðslu til útflutnings stór hluti plastumbúða fer sömu leið tekið skal fram að sömu reglur munu gilda um innlenda framleiðslu það er innlendir framleiðendur þurfa ekki ef tillögur þessar ná fram að ganga að greiða úrvinnslugjald vegna umbúða sem fara til notkunar utan um framleiðslu þegar fyrir liggur að varan verði flutt úr landi þau tilvik geta einnig komið upp að ekki sé ljóst þegar umbúðir eru fluttar inn eða þær eru framleiddar hérlendis hvort þær verða notaðar innan lands eða til útflutnings samkvæmt gildandi lögum er það úrvinnslusjóðs að endurgreiða úrvinnslugjaldi ef aðili getur sýnt fram á að hann hafi greitt af umbúðunum en eða hafi þær verið fluttar úr landi í annarri grein frumvarpsins er lögð til breyting á þessari reglu svo að skattstjórar sjá um endurgreiðslu úrvinnslugjalds í stað úrvinnslusjóðs áður byggist þessi tillaga á þeirri staðreynd að í dag er lítið um að úrvinnslugjald sé endurgreitt en gera má ráð fyrir að eftir að úrvinnslugjald verður lagt á umbúðir

mitt mat sem byggt er á samráði við hagsmunaaðila er að skattstjórar séu réttu aðilarnir til að sjá um slíkar endurgreiðslur í þriðja lagi er í frumvarpinu lögð til þriðjungslækkun úrvinnslugjalds á hjólbarða svo að úrvinnslugjald sem áður var til dæmis þrjátíu krónur vegna hjólbarða undir venjulega heimilisbíla verði tuttugu krónur þessi lækkun nemur um sjötíu og tvær milljónir króna á ári miðað við núverandi umsvif úrvinnslusjóður fer reglulega yfir þær forsendur sem hann gefur sér um upphæð úrvinnslugjalds á einstaka gjaldaflokka komið hefur í ljós að mun meira hefur verið flutt inn af hjólbörðum en útreikningar úrvinnslusjóðs gerðu ráð fyrir

nái þessi tillaga fram að ganga má gera ráð fyrir að úrvinnslugjald á hjólbarða nái jafnvægi á um fjórum árum fyrstu umræðu